Pokojowe rozwiązanie kryzysu wymaga konstruktywnego dialogu opozycji i rządzących, dlatego z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę krajowej Komisji Praw Człowieka zorganizowania spotkania konsultacyjnego z intelektualistami, przedstawicielami ruchów społecznych, przywódcami religijnymi i czterema byłymi premierami. Unia Europejska i ASEAN muszą wspierać dialog i działania na rzecz demokracji w Tajlandii.

Ponieważ demonstranci zapowiedzieli nieustępliwość w kontynuowaniu protestów, apeluję do władz Tajlandii o zagwarantowanie ochrony wolności słowa, prawa do pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się. Kolejnym etapem powinny być wspólne ustalenia rządu, komisji wyborczej i opozycji w sprawie reform i zatwierdzenie ich w referendum. W kontekście prowadzonych negocjacji w sprawie umowy o partnerstwie i współpracy między Unią i Tajlandią podkreślam konieczność przestrzegania demokratycznych zasad i praw człowieka jako podstawy wzajemnej współpracy.